Magyarországon kezdődött, Lengyelországban folytatódott, de ma már látnunk kell jeleit Olaszországtól Románián, Csehországon keresztül Szlovákiáig, vagy Bulgáriáig. A jogállamiság kikezdésével ezek az országok nem az EU ellen harcolnak, hanem saját polgáraik ellen. Amikor aláássák a bírói függetlenséget, amikor a korrupciót engedik terjedni az országban, amikor sértik a médiaszabadságot, akkor a saját állampolgáraik jogait sértik.

Ha az európai integráció nem képes érvényesíteni az alapvető jogokat és értékeket, amelyeken alapszik, ha hagyja, hogy Orbánok, Kaczyńskik, Dragneák zavartalanul ássák alá a jogállami értékeket, akkor ez a közösség szét fog morzsolódni. Határozott intézkedésekre, határozott lépésekre van szükség, hogy megállítsuk a jogállamiság szétrombolását az európai tagállamokban.